seine bereits angekündigte Kandidatur zurückgezogen hat. Vor der Eröffnung des Wahlganges gebe ich den Kandidatinnen und Kandidaten das Wort. Die Kandidaten haben jeweils drei Minuten Redezeit, um ihre Kandidatur kurz zu erläutern. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, dass das in der umgekehrten Reihenfolge zur Stärke der Fraktionen erfolgen